od porwania córeczek w 2003 r. widziałem je pierwszy raz po dwóch latach pod dozorem przez pięć i pół godziny już były zgermanizowane potem po roku, w 2006 r., przez pięć godzin, ostatni raz w 2010 r. przez pięć i pół godziny, też jak zwykle pod nadzorem. Łącznie 16 godzin w ciągu 15 lat. Zakaz używania języka polskiego uzasadniono tak nie leży w interesie dzieci, by podczas spotkań nadzorowanych rozmawiano w języku polskim.